Monsieur le Président, nous avons choisi de ne pas nous associer à la résolution commune du Parlement européen sur ce sujet, non que nous soyons en total désaccord sur le fond, encore que, mais du fait de ses nombreuses lacunes. Un peu trop de deux poids, deux mesures à nos yeux au delà des mots. Nous avons déposé des amendements pour illustrer ces manques mais je voudrais insister sur l'un d'entre eux. Je reviens de Turquie, de la partie kurde de la Turquie, et je voudrais savoir pendant combien de temps nous allons encore nous taire sur la dégradation de la situation démocratique dans ce pays, tout particulièrement depuis

des avocats, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme. Lundi, j'étais sur place. Plus de 140 arrestations, essentiellement des syndicalistes et des artistes. Hier, plus de

L'Union européenne doit cesser de se taire.